Addirittura, i diritti vengono compressi dalla crisi quelli di cittadinanza, con l'argomento strumentale che bisogna avere sicurezza per i cittadini quelli del lavoro, perché bisogna far crescere la produttività e quelli umani, perché sono, paradossalmente dicono, alcuni elementi che contengono la coesione sociale dalla quale però le comunità hanno bisogno.

Io le sono molto grato, perché lei qui ha ricordato il dramma, la barbarie che si è consumata nei confronti di Giulio Regeni. So che lei, con grande sensibilità, ha incontrato i genitori. Io penso che la verità sull'omicidio Regeni sia molto importante per rilanciare un'idea condivisa di diritti. Per questo le chiedo di continuare il lavoro che ha intrapreso, perché i rapporti di questa dimensione del nostro mondo abbiano carattere diverso nel prossimo futuro con l'Egitto.